Smernicu som podporila, lebo obchodovanie ľuďom berie slobodu v tom najširšom zmysle slova. Som rada, že nová smernica ukladá štátom povinnosti zlepšiť ich legislatívu s cieľom účinne bojovať s týmto zločinom, ale chcem tiež upozorniť na to, že perzekúcii obchodníkov musí predchádzať celospoločenské odsúdenie vykorisťovania. Každé obchodovanie potrebuje aj kupujúceho a tými sú ľudia často z bohatých demokratických krajín, môžu to byť naši susedia. Správa venuje pozornosť obetiam, ale musíme urobiť viac, musíme mať otvorené oči, vnímať, čo sa deje okolo nás, aby sa ľudia, ktorí nevidia východisko zo svojej chudoby, nikdy obeťami nestali. Sústreďme sa na výchovu detí a mládeže, informujme rodičov aj učiteľov, hovorme o tom v médiách, lebo najúčinnejšia prevencia je nedostatok dopytu.